Sprawozdaję absolutorium budżetowe Parlamentu Europejskiego za rok 2010. Jak zawsze jest taka pokusa, żeby oceniając Parlament Europejski za dany rok, sięgnąć do szerszego zakresu spraw niż dany rok budżetowy. Chciałbym wyraźnie podkreślić koncentrujemy się na danym roku budżetowym 2010, mając na uwadze, iż to był rok pierwszy, w którym Parlament Europejski działał w ramach reżimu traktatu lizbońskiego. Był to także pierwszy rok, w którym mieliśmy zatrudnionych asystentów przy różnym statusie niż dotychczas. I także to był pierwszy rok, gdzie mieliśmy rok pełen obliczeniowy. Otóż niech wolno mi będzie przyznać od razu, że w ciągu tego pierwszego roku nie mieliśmy znacznych kwot przesunięć budżetowych międzyokresowych, był tu postęp w stosunku do roku

Pierwsze to jest kwestia systemu płatności za grupy składające wizyty w Parlamencie. Przy czym musimy zachować ostrożność ten system musi działać. Dwa usprawnienia w zakresie systemu kontroli zakupów. I trzeci lepszej dokumentacji w zakresie gospodarki kadrowej w Parlamencie Europejskim.

Jako sprawozdawca wznoszę także szesnaście stosownych poprawek. Chcielibyśmy wskazać jako miejsce oszczędności po pierwsze na zlikwidowanie tzw. nagrody dziennikarskiej.

Jednocześnie także wskazujemy na potrzebę bardziej szczegółowej informacji w zakresie planowanych inwestycji w budynki Parlamentu Europejskiego, aczkolwiek wyraźnie rok 2010 pokazuje budowanie, posiadanie własnych budynków jest tańszym rozwiązaniem dla Parlamentu Europejskiego

Jest tutaj wyraźny postęp, aczkolwiek dużo można poprawić wewnątrz Parlamentu odnośnie terminowości składania zamówień. Dwie sprawy, które wymagają wciąż poprawy, to jest nasza wewnętrzna agencja podróży, gdzie wnosimy o głębszą analizę w relacjach jakość i cena, którą płacimy za usługę. Odnotowujemy postęp w dziedzinie systemu informacyjnego i chcemy zwrócić uwagę, że tylko 5,6 całkowitego budżetu unijnego poświęconego na koszty administracyjne przypada na Parlament Europejski. Tym niemniej w ramach tych 5,6

Rok 2010 pokazał taki postęp był osiągnięty, wzrastała efektywność pracy naszej instytucji. Chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom i również sekretarzowi generalnemu za efektywną współpracę oraz Trybunałowi Obrachunkowemu i naszemu wewnętrznemu audytorowi za efekty, które osiągnęliśmy razem.